mæli fyrir áliti annar minni hluta fjárlaganefndar við frumvarp til fjáraukalaga hér við sem komu fram í ræðu háttvirts formanns fjárlaganefndar þar sem hann rakti þær breytingar sem meiri hlutinn gerir á fjáraukalagafrumvarpinu og niðurstöðutölur þess þar af leiðandi í frumvarpi til fjáraukalaga fyrir árið tvö þúsund og fimm og breytingartillögum meiri hluta fjárlaganefndar er lagt til að útgjöld ríkisins verði aukin um rúma nítján milljarða króna heimild til gjalda í fjárlögum ársins tvö þúsund og fimm var tvö hundruð níutíu og sex komma fjórir milljarðar króna það er þá hefur orðið sex komma fjögur prósent hækkun frá útgjöldum fjárlaga eins og við afgreiddum þau til ársins tvö þúsund og fimm rétt er hér að árétta að í fertugustu og fyrstu grein stjórnarskrárinnar segir að ekkert gjald megi greiða af hendi nema heimild sé til þess í fjárlögum eða á fjáraukalögum í fertugustu og þriðju grein laga um fjárreiður ríkisins númer áttatíu og átta nítján hundruð níutíu og sjö segir að ef þörf krefur skuli í frumvarpi til fjáraukalaga leitað eftir heimildum til frekari fjárráðstafana en fjárlög ársins gera ráð fyrir engin skilyrðislaus skylda hvílir á ríkisstjórn að leggja fjáraukalagafrumvarp fram fyrir hvert reglulegt þing heldur fer það eftir þörfinni hverju sinni í reyndinni er það svo að aukafjárveitinga er þörf á hverju ári enda getur ýmislegt breyst í tekjuöflun eða útgjöldum ríkisins og stofnana þess á heilu ári í fertugustu og fjórðu grein laga um fjárreiður ríkisins kemur fram hvenær er heimilt að greiða úr ríkissjóði án heimildar í fjárlögum þar segir að valdi ófyrirséð atvik kjarasamningar eða ný löggjöf því að grípa þurfi til sérstakra fjárráðstafana sem ekki var gert ráð fyrir í fjárlögum ársins skuli leitað heimilda fyrir þeim í frumvarpi til fjáraukalaga undanfarin ár hafa ýmis fjárútlát sem fjáraukalagafrumvarp hefur kveðið á um svo sem vegna mennta og heilbrigðismála verið fyrirsjáanleg við gerð fjárlaga og hefði því átt heima í fjárlagafrumvarpi þess árs ef rétt hefði verið að verki staðið þrátt fyrir að í þessu frumvarpi hafi dregið úr slíku þá er enn að finna allmörg dæmi um að kveðið sé á um fjárútlát sem áttu heima í fjárlagafrumvarpi ársins af því að þau voru fyrirsjáanleg mörg þeirra voru reyndar

þingmanna vinstri hreyfingarinnar græns framboðs við afgreiðslu fjárlaga fyrir tæpu ári síðan því að svo fyrirsjáanleg var sú fjárvöntun sem síðar kom á daginn og er að hluta til verið að draga í land í þessu fjáraukalagafrumvarpi sem við hér ræðum vissulega má finna dæmi í fjáraukalagafrumvarpinu sem rúmast innan laga um fjárreiður ríkisins eins og til dæmis framlög til neyðaraðstoðar vegna náttúruhamfaranna í pakistan nú í haust sem við ræddum hér í upphafi þings í dag þar sem ríkisstjórnin gerir ráð fyrir og leggur til í því fjáraukalagafrumvarpi átján komma eina milljón króna til aðstoðar við náttúruhamfarirnar í kasmír þessi fjárhæð upp á átján milljónir króna er svo sannarlega ekki há og kom fram í máli þingmanna einmitt hér fyrr i dag margra að þetta væri allt of lág upphæð og við ættum að gera þarna mun betur

sem ég ætla hér að gera grein fyrir um leið og ég geri grein fyrir nefndarálitinu en það er breytingartillaga við frumvarp til fjáraukalaga fyrir árið tvö þúsund og fimm frá jóni bjarnasyni guðjóni a kristjánssyni þuríði backman og ögmundi jónassyni háttvirtum þingmönnum sem hljóðar svo að við lið núll þriggja til þrjú hundruð níutíu og eitt þróunarmál og alþjóðleg hjálparstarfsemi undir liðnum mannúðarmál og neyðaraðstoð komi þar níutíu og átta milljónir króna í stað þrjátíu og eitt sem er í frumvarpinu það er að við hækkum framlagið til neyðaraðstoðar í kjölfar jarðskjálftanna í pakistan um áttatíu milljónir af hálfu ríkisins og mun það þó varla vera talin ofrausn bæði við efni og ástæður okkar og einnig líka við þá miklu neyð sem þar nú ríkir þessi tillaga kemur síðan þá til frekari umfjöllunar og afgreiðslu um leið og fjáraukalagafrumvarpið er hér afgreitt við lok annarrar umræðu en lítum á efnahagslegar forsendur ársins fjárlagafrumvarpsins fjárlaganna sem voru samþykkt fyrir tæpu ári síðan og við nú erum að sjá hvernig hafa virkað í raun með frumvarpi til fjárlaga fylgir greinargerð fjármálaráðuneytisins um þróun helstu stærða í þjóðarbúskapnum þær forsendur sem fjármálaráðuneytið lagði af stað með í frumvarpi til fjárlaga fyrir árið tvö þúsund og fimm hafa breyst verulega er varðar gengisvísitöluna

hundrað og er ekki fyrirsjáanlegt hver hún verður í árslok en mér kæmi ekki á óvart þó að hún færi að nálgast það að vera hundrað og tíu sem er þá grundvallarbreyting grundvallarmunur á því sem áætlað var við gerð fjárlaga þessa árs en gengisvísitalan er einmitt mælikvarði á stöðu og og ég kem nánar að því hér síðar í ræðu minni en þessir þættir sem birtast einmitt í gengisvísitölunni

ríkisins tekjum sem hafa orðið til að stórum hluta og allt of stórum hluta vegna skatts á viðskiptahallann skatts á of mikla og óhóflega einkaneyslu viðskiptahalla er að líka hinn mælikvarðinn á því hvað er að gerast í frumvarpinu til fjárlaga eins og þau voru afgreidd fyrir árið tvö þúsund og

yfirskriftina ógnarjafnvægi efnahagsmála er gert ráð fyrir að viðskiptahallinn verði hundrað þrjátíu og tveir milljarðar króna þá er ljóst að

á enn eftir að koma í ljós við eigum enn eftir mjög erfiða mánuði lok október og desember mánuði mikillar eyðslu mánuði mikillar einkaneyslu og það sem alvarlegra er að útflutningurinn hefur heldur dregist saman þannig að þessi staða viðskiptajöfnuður við útlönd verður enn verri fyrir það enda kemur það ekki á óvart að í þessari þróun efnahagsmála hefur einmitt staða útflutningsgreinanna veikst og útflutningsverðmæti hafa dregist saman bæði vegna óhagstæðs gengis en líka vegna þess að fyrirtæki eru að loka fyrirtæki eru að draga saman og sum verða hætta starfsemi vegna þeirrar stefnu sem ríkisstjórnin rekur í efnahagsmálum allt þetta margfaldast og kemur greinilega fram í gengi krónunnar sem er allt of hátt og hins vegar í allt allt of miklum viðskiptahalla sem allir efnahagssérfræðingar og þarf ekki sérfræðinga til segja að geti ekki gengið en ríkisstjórnin gerir ekkert og meiri hlutinn hér á alþingi gerir ekkert sem slær á þessa þróun sem við nú stöndum frammi fyrir því miður þetta held ég frú forseti að sé einmitt einkenni framkvæmdar fjárlaga og efnahagslífs þjóðarinnar í dag þingflokkur vinstri hreyfingarinnar græns framboðs lagði fram í upphafi þings nú í haust tillögu til þingsályktunar um aðgerðir til að endurheimta efnahagslegan stöðugleika og fylgir tillagan hér með sem fylgiskjal í ljósi stöðu útflutningsatvinnugreinanna svo sem sjávarútvegs ferðaþjónustu nýsköpunar og hátækniiðnaðar stöðu þessara iðngreina í stóriðju og hágengisstefnu ríkisstjórnarinnar er aldrei brýnna en nú að grípa til aðgerða tillaga vinstri hreyfingarinnar græns framboðs sem hér er til umfjöllunar á alþingi um aðgerðir til að að tryggja efnahagslegan stöðugleika er því mikilvægur liður í þeim aðgerðum sem verður að grípa til eins og áréttað var hér að framan á einungis að veita viðbótarheimildir hér í fjáraukalögum vegna ófyrirséðra verkefna lögin kveða á um það undanfarin ár hafa sérstaklega verið nefndir ýmsir fjárlagaliðir vegna mennta og heilbrigðismála sem hafa fengið viðbótarheimildir á fjárlögum þrátt fyrir að bent hafi verið á við fjárlagagerð að ljóst væri að fjárveitingar væru ekki nægar sem dæmi um viðbótarheimildir í frumvarpi til fjáraukalaga fyrir árið tvö þúsund og fimm er sérstaklega bent á viðbótarheimild til aðalskrifstofu utanríkisráðuneytisins upp á fimmtíu milljónir króna og sendiráða íslands upp á tvö hundruð sjötíu og sex milljónir króna frú forseti ég hef áður gert þetta að umræðuefni hér samkvæmt fjárreiðulögum á í fjáraukalögum að taka á ófyrirséðum útgjöldum ellegar að bregðast við einhverju sem alþingi hefur samþykkt vissulega er það engin bein afsökun hjá einstökum stofnunum á vegum ráðuneytanna þó að þær fari fram úr sínum fjárlögum en þeim getur verið vorkunn þessar stofnanir geta haft verkefni sem krefjast þess að úr sé leyst og ef löggjafinn hefur ekki tryggt þeim nægilegt fjármagn fyrir því að inna þau af hendi eru þær í vanda staddar ég þekki dæmi þess að forstöðumenn slíkra stofnana hafa einmitt spurt handhafa framkvæmdarvaldsins hvað þeir eigi að gera fjármagnið sé ekki nóg en samkvæmt verkefnum eigum við að inna þessi verkefni

við þekkjum þetta framhaldsskólarnir háskólarnir sjúkrahúsin svo að dæmi séu nefnd sem hafa neyðst til að fara fram úr sínum fjárheimildum og er það í sjálfu sér ekki gott en er oft dæmi um lélega fjárlagagerð en það að ráðuneytin aðalskrifstofur ráðuneytanna sem lúta beinni yfirstjórn ráðherranna skuli meðhöndla fjárlögin með þeim hætti eins og til dæmis birtist hjá utanríkisráðuneytinu að á fjáraukalögum skuli vera beðið um á fjórða hundrað milljóna króna til að mæta uppsöfnuðum halla fyrri ára er engin lagaleg heimild fyrir að það

það mjög brýnt að tekið sé á

verði betri en yfirmannsins og fjársýsla utanríkisráðuneytisins er með ólíkindum og hef ég óskað eftir því að áður en við afgreiðum þessi fjáraukalög til þriðju umræðu að þá verði gerði grein fyrir því bæði hvernig á þessu máli verði tekið hvers vegna þetta gerðist og síðan þá hvers konar viðurlögum verði beitt ýmis önnur atriði er hægt að nefna hér halli samkvæmt höfuðstól einstakra fjárlagaliða í ríkisreikningi fyrir árið tvö þúsund og fjögur er alls rúmir tuttugu milljarðar króna þar af eru lífeyrisskuldbindingar sjö komma þrír milljarðar króna og afskriftir skattkrafna fjóra komma átta milljarðar króna en ónýttar fjárheimildir eru rúmir sextán milljarðar króna þessi frávik eru orðin allt of mörg og mikil uppsafnaður halli flyst sjálfkrafa yfir á næsta ár það er því ljóst að sá vandi sem fluttist frá árinu tvö þúsund og fjögur yfir á árið tvö þúsund og fimm er ekki leystur í fjárlögum

hjá menntamálaráðuneyti í árslok tvö þúsund og fjögur námu alls um einn komma fimm milljörðum króna og hjá heilbrigðis og tryggingamálaráðuneyti um tvö komma sex milljörðum króna þessi yfirfærsla á halla eða ónýttum fjárheimildum er komin langt umfram það sem hægt er að telja eðlilegt þegar þetta álit er lagt fram hefur fjárlaganefnd ekki fengið uppgjör fjármálaráðuneytis fyrir janúar til september ársins tvö þúsund og tvö fyrir einstök ráðuneyti eða stofnanir sem undir það heyra til þess að fjárlaganefnd geti sinnt eftirlitsskyldu sinni og gert raunhæft mat á þörfum fyrir viðbótarheimildir í fjáraukalögum verður að gera kröfu til þess að upplýsingar um fjárhagsstöðu stofnana og ráðuneyta berist nefndinni mun fyrr en nú er fjáraukalagafrumvarpið sem kemur hér til annarrar umræðu ber því miður of mikinn keim af því að einstakir ráðherrar eru að troða inn gæluverkefnum sínum frekar en að verið sé að taka á brýnum og aðsteðjandi vanda einstakra stofnana og láta þær jafnvel fara með halla áfram til næsta árs ég hef lagt áherslu á að breyta þurfi vinnu við fjárlagagerðina til að bæta vinnulagið og tryggja að farið sé að lögum hef ég einmitt lagt fram hér á undanförnum árum tillögu um breytingu á lögum um fjárreiður ríkisins sem fela það í sér að þegar svo ber undir skuli fjármálaráðherra leggja fram frumvarp til fjáraukalaga fyrir alþingi að vori og aftur að hausti þingið samþykkir ýmis lög á fyrri hluta árs og þau geta haft í för með sér fjárskuldbindingar á sama ári ýmsar forsendur geta einnig breyst eins og dæmin sanna og bregðast þarf við þeim það hlýtur því að liggja beint við að fjárlaganefnd taki þau mál til meðferðar og leggi fram fjáraukalagafrumvarp sem verði afgreitt fyrir þinglok að vori önnur fjáraukalög er svo hægt að afgreiða í byrjun október og síðan kæmu lokafjárlög með þessum hætti gæti alþingi fylgt eftir ábyrgð sinni stýrt útgjöldum og brugðist við breyttum forsendum eins og lög kveða á um þannig yrði einnig komið í veg fyrir að efnt væri til útgjalda án heimildar alþingis nema í algjörum undantekningar og neyðartilvikum eins og lög um fjárreiður ríkisins kveða á um afar brýnt er að þessi endurskipan fjárlagagerðarinnar komist sem fyrst á svo það verði í raun alþingi sem ákveði fjárveitingar til einstakra verkefna eins og nú er stendur alþingi frammi fyrir ákvörðunum framkvæmdarvaldsins um fjárveitingar sem að meira eða minna leyti hafa þegar verið teknar sú er því miður raunin í allt of mörgum tilvikum í frumvarpi til fjáraukalaga sem við erum að fjalla hér um frú forseti ég ætla aðeins að víkja að nokkrum

hlutans ég hef reyndar áður vikið að málefnum utanríkisráðuneytisins sem verður að líta á að hafi verulega sérstöðu hér vegna þess hvernig með fjármuni er farið þar sem á fjáraukalögum er sótt um eins og hér hefur áður komið fram fimmtíu milljónir króna til að mæta uppsöfnuðum halla á aðalskrifstofu utanríkisráðuneytisins og hefur þó aðalskrifstofan rækilega auknar fjárveitingar á fjárlögum undanfarinna ára þá einnig til sendiráða íslands þar sem óskað er eftir tvö hundruð sjötíu og sex milljónir króna í framlagi til sendiráða á fjáraukalögum til að mæta uppsöfnuðum halla fyrri ára af orðum fulltrúa utanríkisráðuneytisins sem kom á fund fjárlaganefndar var að heyra að þeir hefðu ekki talið sér fært að fara að lögum eða stjórnvaldstilskipunum varðandi meðferð fjárlaga ráðuneytisins og þess vegna gert það sem þeim sýndist hvað það varðaði og óska eftir því að fá nú á fjáraukalögum á fjórða hundrað milljónir króna og það fylgdi einnig sögunni að það væri sennilega ekki nóg til að mæta þeim uppsafnaða halla frú forseti þetta er óásættanlegt það mega vel vera rök fyrir því að utanríkisþjónustan þurfi allt þetta fjármagn þó að ég dragi það stórlega í efa en vinnulagið gengur ekki upp ég hef áður hér mælt fyrir breytingartillögu sem við

að tillaga meiri hlutans hækki úr átján milljónir króna í níutíu og átta milljónir eða hækki um áttatíu milljónir króna

það er lagt til hér í fjáraukalagafrumvarpinu að fimmtíu milljónir króna séu lagðar til þróunarsamvinnustofnunar íslands til uppbyggingar og þróunarstarfs í sri lanka vegna flóðanna þar sú upphæð þótti nú ekki há þá er einnig sótt hér um heimild til þess að veita þrjátíu og einum mæli krónur til stuðnings við fórnarlömb fellibylsins katrínar og eins og stendur hér í texta fjáraukalagafrumvarpsins ráðgert er að framlagið verði veitt í sérstakan sjóð bush clinton sjóðinn sem stofnaður var til styrktar fórnarlömbum fellibylsins og alvarleg að þar skuli ríkisstjórnin leggja til einungis átján milljónir króna og við leggjum til að sú upphæð verði hækkuð í áttatíu milljónir króna og mundi þó engum þykja það ofrausn frú forseti það árum nokkur önnur atriði sem ég vildi nefna ég fagna því að það er komið til móts við fjárhagsvanda landbúnaðarháskólans á hvanneyri og tek að að það hafi verið mjög mikilvægt verið var að mynda þar eina stofnun úr þremur fyrr og það var mjög slæmt að hin nýja stofnun færi með stóran halla inn í sitt fyrsta ár og þess vegna alveg hárrétt að leysa það mál og vonandi er það gert það myndarlega að sá halli sé algjörlega skorinn af ég fagna því líka að það er hér tillaga um hundrað milljónir króna framan vegna aukinna hálkuvarna á þjóðvegum en ég flutti einmitt hér fyrir tveim árum síðan tillögu um að auka þyrfti hálkuvarnir á þjóðvegum til þess að tryggja öryggi og umferð eins og við nú erum með snjómokstur og er ánægjulegt að það skuli vera að koma núna sem sérliður einnig fagna ég því að það skuli vera lagðar hér til þrjú hundruð milljóna króna til endurbóta og öryggisaðgerða á veginum um óshlíð þar er vísað til samþykktar ríkisstjórnarinnar sem að sjálfsögðu fær enga löggildingu fyrr en alþingi hefur um það fjallað þar tek ég undir einnig ábendingar heimamanna að við rannsóknir og kannanir á legu jarðganga á milli bolungarvíkur og ísafjarðar verði þar stílað upp á að þar geti orðið heildstæð jarðgöng sem leysi þann vanda og óöryggi sem vegfarendur þar hafa mátt búa við

tillaga okkar þingmanna vinstri hreyfingarinnar græns framboðs um bráðaaðgerðir eða nauðsynlegar aðgerðir í efnahagsmálum sem ég tel afar brýnt að grípa til staða efnahagsmálanna eins og birtist meðal annars hér í forsendum fjárlaga þessa árs er mjög alvarleg við fáum upplýsingar frá hverju atvinnufyrirtækinu á fætur öðru um að það geti ekki starfað við þessa gengisþróun

fyrirtækjum lokar eða dregur saman rekstur sinn fólki er sagt upp fyrirtæki sem eru hér að þróa hátækniiðnað og hátæknistörf og eru samtímis líka með hliðstæða starfsemi erlendis eru að flytja hana í auknum mæli úr landi þannig að atvinnulíf okkar verður veikara og veikara fari fram sem horfir það er einmitt fjölbreytni atvinnulífsins og styrkur þeirra útflutningsgreina sem við nú búum við og erum að þróa sem gefur okkur möguleika til þess að sækja fram varðandi aukin og bætt lífskjör á raunsannan hátt samráð um hvernig verði komið á efnahagslegum stöðugleika á ný það verði samráð á milli aðila milli aðila vinnumarkaðarins samtaka bænda neytenda öryrkja og aldraðra og allra þeirra sem efni standa til um að þeir komi saman og grípi til samræmdra aðgerða til þess að tryggja á nýjan leik efnahagslegan og félagslegan stöðugleika skattalækkanir ríkisstjórnarinnar eru ekki liður í því að tryggja efnahagslegan stöðugleika stöðug umræða um auknar stóriðjuframkvæmdir

að frekari framkvæmdum við stóriðju og virkjanaframkvæmdum verði nú slegið á frest eftir að þeim framkvæmdum sem í gangi eru er lokið og efnahagslífið geti náð sér á ný frú forseti ég kem nánar í seinni ræðu minni síðan að öðrum atriðum er lúta að því sem er að gerast í efnahagslífinu og hvernig við getum tekið á því hér ekki síst einmitt við gerð fjárlaganna en læt máli mínu lokið að þessu sinni